Señor Presidente, Comisario, especialización, es decir, cohesión inteligente. No hay ninguna duda de que el futuro de Europa va ligado a su competitividad, necesaria para crecer y generar empleo. Por ello, obligado, el apoyo firme y decidido al desarrollo de la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación. Es cierto que la escasez de recursos obliga a los responsables nacionales y regionales a concentrar sus esfuerzos en sus potenciales activos, contando con todos los actores para promover el éxito de la estrategia inteligente. Sabemos que la mejora de la investigación va ligada a la inversión económica. Por tanto, quiero lamentar, una vez más, que mientras Europa subraya la importancia de invertir en IDI, mi país, que cuenta con excelentes investigadores e investigadoras, recorte la inversión hasta límites de hace cinco años, perdiéndose todo el esfuerzo anterior de 2000 a 2008 un esfuerzo sin precedentes para acortar la distancia con nuestros vecinos.